Erstens Die Europäische Union macht für die Menschen nur dann Sinn, wenn sie versucht, die wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Ungleichgewichte zu verringern. Zweitens Die europäische Kohäsionspolitik ist das entscheidende finanzpolitische Instrument zur Realisierung dieser Zielstellung. Drittens Wer dies kritisiert, der sollte ehrlicherweise eine Alternative formulieren. Wenn er keine Alternative hat, sollte er lieber schweigen. Viertens Gerade in meiner Heimat ich komme aus dem Osten Deutschlands hat diese Politik die wirtschaftliche Entwicklung vorangebracht. Wir sind auf dem Weg, aber noch nicht angekommen. Deshalb brauchen wir auch noch nach 2013 weitere Unterstützung, damit wir weiter auf dem Weg bleiben können.